einum eða öðrum hætti reyna að komast inn í lögsöguna hvort sem það yrði þá með því að kaupa sig inn í íslensk sjávarútvegsfyrirtæki kaupa þau algerlega upp nota svipaðar aðferðir og spánverjar hafa verið að beita fyrir sig hitt að komast einmitt inn í þá gullkistu sem norðursjórinn var og vonandi verður aftur seinna meir hitt er svo annað sem háttvirtur þingmaður nefndi og það eru þessir flökkustofnar þar eigum við íslendingar hlutdeild í dag og þar í á evrópusambandið líka hlutdeild hefur þingmaðurinn hugleitt það hvernig færi til að mynda með veiðar okkar á kolmunna hvernig færi með veiðar okkar á norsk íslensku síldinni sem evrópusambandið á líka hluta af hvernig færi til að mynda með veiðar okkar í barentshafinu en evrópusambandið er með fiskveiðisamning við norðmenn og rússa í barentshafi hvað mundi verða um allar þessa heimildir